We zien meer en meer agressieve overnames of investeringen door bedrijven die bijvoorbeeld onder Chinese staatscontrole lijken te vallen. De Europese Unie mag voor deze investeringen geen naïef opengrenzenbeleid voeren. We moeten een evenwicht bewaren tussen openheid en bescherming van onze strategische belangen. En dat moet gebeuren zonder de goede economische banden tussen landen onder druk te zetten.

Daarom steun ik een Europees kader waarin de Europese Unie vooral een coördinerende rol opneemt.